Signor Presidente, signor Commissario, onorevoli colleghi, ci sono voluti quasi 10 anni di dibattito, è stato necessario che venti paesi legiferassero sul tema, sono state soprattutto necessarie l'insistenza di questo Parlamento e le nostre due risoluzioni, l'ultima delle quali

È un risultato straordinario, reso possibile grazie al protagonismo e all'ambizione di questo Parlamento. Un'ambizione che si è concretizzata in miglioramenti cruciali rispetto alla proposta iniziale. Solo per citarne alcuni l'estensione dell'ambito d'applicazione, che arriva adesso a proteggere il 100 degli agricoltori e oltre il 95 delle aziende agroalimentari dell'Unione, con il passaggio da 50 a 350 milioni di euro di fatturato

l'inclusione di tutti i prodotti agricoli e non solo alimentari, proteggendo settori strategici come il floro vivaismo e la mangimistica, il mangime per gli animali domestici il rafforzamento e il raddoppio delle pratiche proibite, passate da 8 a 16, con l'inclusione, per esempio, dei ritardi di pagamento per i prodotti non deperibili, il rifiuto di concedere contratti scritti, o la minaccia di ritorsioni commerciali nel caso di denuncia la migliore salvaguardia della confidenzialità dell'identità del denunciante, al fine di superare il fattore paura che troppo spesso obbliga i nostri produttori ad accettare queste pratiche, con il diritto di denuncia esteso a tutte le associazioni l'obbligo di agire e di porre fine alle pratiche sleali per le autorità di contrasto nazionali, alle quali abbiamo garantito anche maggiori poteri sia in fase investigativa che in termini di sanzioni senza dimenticare la rafforzata cooperazione tra le varie autorità nazionali che dovranno incontrarsi almeno una volta all'anno e scambiarsi informazioni e buone pratiche per garantire un'applicazione il più omogenea e ambiziosa possibile della direttiva. Vale la pena ricordare che si tratta infatti di un'armonizzazione minima, e che gli Stati membri potranno prevedere nelle loro legislazioni nazionali sia l'estensione dei soggetti coinvolti, che la lista delle pratiche sleali da vietare. Per poter raggiungere questo risultato, cari colleghi, in soli undici mesi dalla pubblicazione della proposta della Commissione ad oggi, nonostante i diversi tentativi di bloccare ancora una volta questa direttiva, è stata necessaria una forte volontà politica da parte di tutti. Per questo voglio ringraziare tutti coloro che hanno reso possibile questo risultato, a partire ovviamente dai colleghi della Commissione, a partire dal Commissario Hogan, che ringrazio, i relatori ombra, tutto il team negoziale del Parlamento europeo, i servizi, la Presidenza austriaca, la ministra Elisabeth Kostinger, Presidente di turno del Consiglio, senza dimenticare il fondamentale lavoro svolto da tutti i gruppi tecnici

Presidente, cari colleghi, questa direttiva è l'Europa che dimostra di saper essere al fianco degli operatori economici più deboli, come gli agricoltori, e di tutti i cittadini. Una filiera caratterizzata da comportamenti sleali e quindi da una distribuzione inefficiente delle risorse mette infatti sotto pressione tutti i produttori, in una corsa al ribasso dei prezzi che deprime sia la qualità dei prodotti che arrivano sulle tavole di famiglie e cittadini, sia la qualità del processo di produzione, incentivando sfruttamento del lavoro e pratiche produttive non sostenibili. Al contrario, superando queste distorsioni all'interno della filiera agroalimentare, la direttiva sarà un punto di riferimento per raggiungere mercati più trasparenti ed equi, mercati più efficienti capaci di generare benefici per tutta la società, e in particolar modo per i consumatori.